Und glauben Sie, dass es angebracht ist, eine solche Maßnahme jetzt durchzuführen, während auf der anderen Seite Menschen tatsächlich an den EU Außengrenzen sterben und eigentlich Rettungs und Suchaktionen notwendig wären?